À partir du moment où j'exprime un point de vue qui est opposé à votre assemblée, je suis absolument diabolisé. Posez vous donc la question pas seulement du côté de la Russie, posez vous aussi la question de votre assemblée et de la manière dont votre assemblée réagit dès qu'elle rencontre un peu d'opposition qui lui est faite simplement pour rappeler la vérité des faits. Parce que ce que j'affirme, c'est ce qu'affirme notre président, entre autres français.